Udział w wyborach zarówno bierny, jak i czynny jest jednym z kluczowych aktów demokracji i podstawowym prawem obywatelskim. Obowiązkiem każdego demokratycznego państwa jest zapewnienie, by wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania, bez względu na stopień sprawności, mogli w wyborach uczestniczyć. Niestety mimo upływających lat i rozwoju technologii niepełnosprawność bardzo często wiąże się z pośrednim ograniczeniem praw obywatelskich, bo z powodu braku dostępności do lokali wyborczych lub braku procedur, które ułatwiają dotarcie do lokali lub odczytanie kart do głosowania, udział w głosowaniu staje się utrudniony albo niemożliwy. W Polsce rząd Platformy Obywatelskiej w 2011 r.

Myślano przede wszystkim o osobach starszych i niepełnosprawnych, ale ostatecznie ta forma głosowania została udostępniona wszystkim, którzy jej potrzebują i odpowiednio wcześnie zgłoszą. Obecnie ta możliwość głosowania korespondencyjnego jest ograniczona tylko do grupy osób z niepełnosprawnościami, co znacznie komplikuje system i stygmatyzuje korzystających z tej formy głosowania.

W Unii Europejskiej przynajmniej w 20 krajach dostępne jest głosowanie korespondencyjne. Korzysta z niego duża część populacji głosujących, w tym osoby niepełnosprawne. Potrzebujemy jednak o wiele szerszych zmian i chciałabym przede wszystkim bardzo podziękować za te wszystkie inicjatywy, o których Pani wspomniała na początku debaty.